Într adevăr, întrebarea orală de astăzi își propune să readucă în atenție responsabilitățile pe care le avem față de cele mai sărace țări ale lumii, față de milioanele de oameni care trăiesc în sărăcie și mor în fiecare zi. Uniunea Europeană rămâne, într adevăr, principalul donator, dar este îngrijorător ritmul în care se reduc donațiile internaționale, mai ales cele provenind din sfera privată. Sunt îngrijorătoare, de asemenea, indiferența sau incapacitatea statelor de a aloca 0,7 din venitul național brut pentru asistența socială pentru dezvoltare până în anul 2015. Ne aflăm într un deficit masiv de finanțare și, de aceea, cred că eforturile statelor membre de a genera venituri suplimentare pentru asistență trebuie să se amplifice. În acest sens, sprijin propunerea de adoptare a unor calendare bugetare obligatorii, ca și cea referitoare la creșterea eficienței în folosirea acestor bani. Sperăm cu toții ca statele membre să revină la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, care să genereze nu numai îmbunătățirea vieții oamenilor de pe continentul nostru, ci și o speranță pentru cele mai sărace țări ale lumii și pentru cei mai năpăstuiți copii ai planetei.